Señora Presidenta, señor Comisario, con el debido respeto, me permitirá usted que le diga que su presencia y sus palabras nos causan una enorme inquietud. Su presencia, porque esperábamos que, en medio de la mayor crisis social de Europa, al menos el Presidente del Consejo, o el Comisario competente del ramo, estuvieran aquí, y no el Comisario de Economía, porque estamos en una crisis precisamente por el desequilibrio que hay debido a la falta de una dimensión social. Y sus palabras, porque estábamos esperando propuestas, medidas, la hoja de ruta, el calendario preciso a que están ustedes obligados antes del Consejo de junio, y hemos vuelto a ver la retórica, una selva de palabras y un desierto de propuestas y de ideas. Y todo eso es porque yo creo que existen esas palabras y esas ideas y, de hecho, el Comisario Andor las ha publicitado, pero no han pasado del Colegio de Comisarios, porque usted y el Presidente del Consejo aún no llegan a comprender que estamos en una situación crítica. Y estamos en una situación dramática en la que la ausencia de este pilar social va contra los Tratados, va contra la lógica económica, que nos está demostrando que la pérdida de actividad, que la pérdida de una demanda, agregada en el resto de Europa, es lo que está produciendo el enorme drama del desempleo y la enorme falta de recursos fiscales que explican también la crisis fiscal de los Estados.

No, señor Comisario, nos estamos desangrando con nuestra mejor gente, con nuestra juventud formada en nuestros países, que ahora tiene que buscar una emigración forzosa. No, señor Comisario, estamos en una situación que ustedes no acaban de entender, que están multiplicando los problemas y están empezando a crear un gravísimo problema no solamente social sino también político. Necesitamos indicadores de la situación en la que estamos necesitamos una política de gobernanza social al mismo nivel que la económica necesitamos que el ESCO, que el Comité de Empleo, que el Comité de Protección Social sean tan importantes como el ECOFIN necesitamos el diálogo social, porque sin diálogo social no podrá haber una política eficaz, no habrá una sociedad sana y no habrá una comunidad sana

necesitamos estabilizadores automáticos y necesitamos un sistema de futuro en el que lo social respete el Tratado y sea tan importante como lo económico y los hombres cuenten tanto como la economía y las finanzas.